Herr Präsident! Bei aller Freude über den bisher gefahrenen Reformkurs sollten wir einigen weniger erfreulichen Realitäten durchaus ins Auge sehen. Zum einen wurden bei weitem nicht alle politischen Gefangenen freigelassen, zum anderen ändert der Einzug der Oppositionsführerin nichts an den schweren Menschenrechtsverbrechen, die während des Regimes begangen wurden.

Viel wird also davon abhängen, ob die vereinbarten graduellen und gemeinsamen Übergangsprozesse planmäßig verlaufen, was zur Vergangenheitsbewältigung unternommen wird und ob mit dem politischen Wandel auch tatsächlich eine wirtschaftliche Öffnung einhergeht. Auch wenn Burmas Weg in eine funktionierende Demokratie zweifellos noch ein langer Weg sein wird die bisherigen Signale sind natürlich positiv und sollten vom Westen und von der EU durchaus honoriert werden. Ein schrittweiser Abbau der Sanktionen, der dem Reformschritt Rechnung trägt, ist also durchaus zu befürworten.

Nur wenn die Politik der Öffnung auch positive wirtschaftliche Entwicklungen nach sich zieht und sich die Lebensbedingungen der Bevölkerung wirklich verbessern, ist die Gefahr eines Rückfalls in eine Militärdiktatur wirklich gebannt.